hæstvirtum ráðherra kærlega fyrir skýrsluna hún var mjög greinargóð og það er gott að það er verið að leita allra leiða til þess að koma í veg fyrir svipað ástand og við upplifðum í febrúar síðastliðnum mér finnst gott að heyra að það er verið að skoða margar lausnir

en það er ljóst að það verður auðvitað að færa umtalsverða fjármuni í það um leið og greiningunni er lokið um leið og við höldum að við séum komin á bestu lausnina að þá mun það kosta einhverjar fjárhæðir að reyna að koma í veg fyrir annað eins og við höfum upplifað eins og hefur komið fram í máli bæði háttvirts þingmanns jóns gunnarssonar og annarra sem hér hafa tekið til máls sem eiga sæti í atvinnuveganefnd höfum við þar fengið inn á borð til okkar frumvarp til laga um breyting á lögum númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og átta þess efnis að heimila hærri útgreiðslu úr sjóðnum í eitt ár það er núna tvö þúsund og þrettán til hafrannsóknastofnunar til þess að hægt sé að rannsaka betur það sem þarna er í gangi ég vil taka það fram að

og það er þannig af eigin fé þar og erum þess vegna að breyta lögum til þess í þetta eina ár það var sem sagt samhljóma álit nefndarmanna að gera það ég vona að þeir sérfræðingar sem til þekkja og sem munu nýta þetta fjármagn geti með þeim fundið bestu leið til þess að koma í veg fyrir álíka atburði og við höfum verið að upplifa